Signora Presidente, onorevoli colleghi, signor Commissario, io credo che oggi qui noi stiamo a valutare positivamente un lavoro che è stato faticoso e difficile e per questo ringrazio la relatrice che ha davvero difeso la posizione del Parlamento ma devo dire grazie al Parlamento, signor Commissario, perché noi avevamo rischiato una deregolamentazione in settori veramente sensibili e critici.

Ma ancora oggi viene confusa con altre patologie come il morbo di Crohn o l'anemia. Allora, noi dobbiamo ringraziare davvero la posizione del Parlamento che l'anno scorso nella plenaria di giugno, esattamente quindi un anno fa, ha all'unanimità preso una posizione forte. Io vorrei pregarla Signor Commissario di sorvegliare veramente che questo compromesso raggiunto venga rispettato e che veramente alle persone affette da celiachia sia garantita quella qualità nei cibi che non vuol dire solo cibi liberi dal glutine, ma cibi che abbiano ottenuto una qualità equivalente grazie alla ricerca questo è stato raggiunto ma si può fare sempre meglio e quindi io spero che anche la ricerca in questo campo sia tutelata e che noi possiamo continuare a dire che l'Europa tutela i suoi consumatori, soprattutto le sue categorie più deboli.